Monsieur le Président, Monsieur le Vice Président de la Commission, l'accumulation de la présence de plastique dans l'environnement, particulièrement dans les océans, est devenue insupportable. C'est pour cela que la stratégie plastique européenne est indispensable. La décision de la Chine d'interdire les importations de déchets plastiques européens nous offre une opportunité de créer les conditions d'un véritable marché intérieur pour les matières recyclées.

Les obstacles à un meilleur recyclage sont essentiellement techniques et économiques. Je pense notamment à l'écart de coût entre les plastiques vierges et les plastiques recyclés.

Je pense que c'est particulièrement important.

action sur la collecte et le recyclage, je viens d'en parler, il y a beaucoup à faire dans les États membres action sur les consommateurs, pour apprendre les gestes responsables et écologiques

et surtout action pour veiller à la qualité du recyclage, parce que force est de constater que le plastique recyclé pâtit encore d'une très mauvaise réputation et qu'il est nécessaire de sensibiliser les citoyens à une utilisation plus responsable des plastiques et d'améliorer la qualité des plastiques recyclés. C'est une condition pour les rendre plus attractifs aux yeux des consommateurs. Je pense que le monde doit se réinventer et j'imagine qu'on peut avoir une nouvelle industrie de la ressource secondaire.